La Comisión debe garantizar el cumplimiento de esta legislación, pero será necesario acompañarlo con una estrategia a largo plazo, de manera integral y, además, con una política coherente y eficaz, para poder eliminar todos los obstáculos jurídicos y prácticos.

Ese es el reto que tenemos entre manos y espero que podamos conseguirlo.